Monsieur le Président, l'accord de partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique Caraïbes Pacifique est extrêmement important, et aujourd'hui nous devons nous repositionner dans le cadre d'un accord européen Afrique Caraïbes Pacifique. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on interroge les citoyens européens sur le Cotonou, le post Cotonou, je pense qu'il y aura peu de citoyens qui savent exactement de quoi nous parlons.

Le premier défi que nous devons donc relever, nous Européens mais aussi avec nos partenaires, c'est de faire en sorte que ce qu'il y a dans ces accords soit connu de tous je rejoins mes prédécesseurs qui ont dit qu'il fallait que la société civile soit impliquée dans le cadre de ces accords, dans le cadre de la discussion de ces accords, qu'il y ait une appropriation du processus par la société civile pour la négociation de ces futurs accords.

peut être, sans doute même, avons nous des choses à améliorer sur ce plan pour faire en sorte qu'entre parlementaires, nous puissions aussi définir un certain nombre de priorités, parce que des priorités et des défis pour le continent européen et le continent africain, les Caraïbes et le Pacifique sont importants. Les défis environnementaux, les défis liés à la démographie et à la population, les défis de l'utilisation des richesses, de la transparence et de la gouvernance sont des défis que nous avons en commun avec ces différents pays et avec les pays de l'Union européenne. Je suis un peu triste aujourd'hui de voir que quand on s'adresse à ces pays, on ne le fait qu'avec la préoccupation de la migration, alors que cette même migration est en réalité une richesse que nous devons partager avec ces pays. Alors je pense que le futur de Cotonou, c'est aussi le fait de pouvoir se projeter dans un avenir commun avec l'ensemble de ces pays et j'espère que nous réussirons tous ensemble ce défi.